Monsieur le Président, Madame Reding, chers collègues, le commissaire Olli Rehn a soutenu dans la presse que les politiques de consolidation budgétaire produisaient des effets bénéfiques.

Partout où elle est méticuleusement appliquée par les États membres, cette politique n'a pas permis d'atteindre les objectifs attendus de croissance et de réduction des déficits. La Grèce, qui a réduit ses dépenses et ses salaires, devrait être l'économie la plus compétitive du monde. Elle est devenue la société la plus désespérée d'Europe. Le Fonds monétaire international vient d'indiquer qu'il avait sous estimé l'impact récessif des politiques de consolidation qu'il avait lui même recommandées dans le cadre de la troïka. Il indique que le multiplicateur est plus élevé qu'on ne le pensait.

Quant aux effets sur la confiance de la consolidation budgétaire, ils se font attendre. Madame la Vice présidente, la DG ECFIN se fait manifestement l'apôtre de ce que les économistes appellent les modèles d'équivalence ricardienne. Ces derniers avancent que les agents économiques qui anticipent de futures baisses d'impôt accroîtront progressivement leur consommation et leurs investissements. Or, dans tous les pays où la consolidation est passée par la baisse des dépenses publiques, dans le but de baisser les impôts, elle n'a pas produit les effets annoncés sur la croissance, alors que la chute des recettes fiscales n'a pas permis de réduire les déficits comme prévu. L'erreur de la DG ECFIN vient de ce que les modèles qu'elle utilise sous estiment, voire négligent carrément l'existence du multiplicateur. Dans ce cas, est ce par négligence scientifique, est ce par ignorance ou est ce par penchant idéologique pour les politiques néoconservatrices, que la Commission refuse de réviser ses hypothèses, comme le FMI vient de le faire? Plus que jamais, l'examen annuel de croissance doit faire l'objet d'un débat.

L'examen annuel de croissance doit faire l'objet d'un rapport législatif.